Vážený pane kolego, pokud by všichni uvažovali tak jako Vy a chovali se podle toho, co Vy nám zde povídáte, tak bych já jako občanka České republiky tady nemohla nikdy být, protože by ještě existovala Československá socialistická republika a existovala by zde Varšavská smlouva. Já se Vás chci zeptat Uznáváte právo občanů jít do ulic a demonstrovat za svá svobodná práva?